Európsky parlament sa už dlhodobo usiluje ozavedenie systému, ktorý by zmierňoval následky pri dopravných nehodách, hlavne záchrany ľudských životov abol by dostupný každému vodičovi. Zavedenie systému e call pomocou linky 112 do roku 2015 do všetkých nových vozidiel určite prispeje kvybudovaniu nevyhnutnej infraštruktúry na bezodkladnú operatívnu pomoc. Apelujem, aby neostalo len pri osobných vozidlách, ale aby sa rozšírili aj na iné dopravné prostriedky vzáujme ochrany života azdravia účastníkov cestnej dopravy. Nemenej závažná problematika celého systému je ochrana osobných údajov, ktorá legislatívne itechnicky musí byť tak ošetrená, aby bola zabezpečená požadovaná úroveň ochrany súkromia aprijaté opatrenia na zabránenie sledovania azneužitia.